Ondanks een aantal positieve elementen in dit compromis zagen wij ons toch genoodzaakt om tegen te stemmen, en wel om een aantal redenen. Eerst was er nog sprake van aansprakelijkheid vanuit de hele keten tot aan de hoofdaannemer. Helaas is dit in het compromis tussen Raad en Parlement gesneuveld. Nu is deze beperkt tot de eerste schakel in de uitbesteding of onderaanneming. Dit werkt contraproductief en zet ertoe aan verder aan en uit te besteden om sociale aansprakelijkheid te ontlopen. Verder zijn er onvoldoende garanties dat migranten beschermd worden en werknemers die de fout ingaan, gestraft worden.